Doamnă președintă, doamnă comisar, spuneați că, pentru prima oară, bugetul este mai mic decât cel precedent. Aveți dreptate. Să nu uitați cine a forțat această scădere a bugetului. Nu mai este sau, în sfârșit, vrea să nu mai fie împreună cu noi, deci ar trebui cumva să luați măsuri în această direcție. Este evident că sunt foarte multe lucruri de făcut. Există un sistem, un instrument de flexibilitate, așa cum spuneați, introdus de Parlament. Cred că trebuie să l utilizați la maxim, astfel încât această cifră, care este foarte mică, să fie folosită

Vă rog să țineți cont de acest lucru și banii care trebuie dezactivați să rămână în buget.